Sie sind aus anderen Gründen auch von hoher strategischer Bedeutung.

Ich meine, dass beide Seiten sich in diesen Fragen konstruktiv verhalten müssen, damit dies gewährleistet wird. Wenn Demokratie, Rechtsstaat und wirtschaftliche Entwicklung gefördert werden sollen, sollten beide Seiten den militärischen Aufbau beenden.